Gospođo predsjedavajuća, za razliku od kolegice Tomašić, želim pozdraviti ovaj instrument pružanja financijske pomoći koji Europska unija provodi prema zemljama u razvoju, zemljama susjedima, zemljama koje su izrazile želju za pristup Europskoj uniji i za jačanje demokracije i ljudskih prava, no, naravno, smatram da se za tu financijsku pomoć trebaju uspostaviti određena pravila i mjere. Također se slažem da se to može provesti u okviru instrumenta koji Europska unija ima za vanjsko djelovanje. Uz to, potrebno je ostvariti sinergiju između vanjskih funkcijskih instrumenata Unije i drugih politika, a smatram da važnu ulogu imaju i organizacije civilnog društva, a također i lokalna tijela vlasti. U svakom slučaju podupirem inicijativu da Europska unija organizirano provodi svoje politike i djeluje kao jedna skladna cjelina, ali zemlje se naravno moraju obvezati na poštovanje demokratskih vrijednosti, vladavine prava i ljudskih prava. I, naravno, trošenje mora biti transparentno i vidljivo.